Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione del collega Mato nasce con lo scopo di regolamentare tutto il settore della pesca, per quanto concerne sia il prelievo delle risorse della pesca stessa sia la definizione degli attrezzi da utilizzare. Di fatto, però, votiamo un vero e proprio pasticcio a causa di incongruenze interne alla relazione ma soprattutto delle ingerenze delle lobby della pesca industriale, per non parlare della gestione a dir poco frettolosa del voto di oggi e dell'escamotage da eurocrati per far passare emendamenti errati. È chiaro che mi riferisco al tema spinoso della pesca elettrica, vietata dall'Unione europea già vent'anni fa, ma ad oggi ancora consentita in alcuni bacini ittici. Si tratta di un tipo di pesca che emana impulsi elettrici per mezzo di reti, devastando gli ecosistemi marini, e secondo diversi studi scientifici, ignorati dalla Commissione e da molti colleghi, uccide indiscriminatamente tutti i pesci e causa, allo stesso tempo, danni irreversibili sui pochi che sopravvivono. Perfino la Cina, più volte criticata anche in questa sede, l'ha vietata. Il Movimento 5 Stelle ha detto no a chi vuole consentire che tali pratiche siano ancora applicate, a prescindere dai meri interessi nazionali e delle zone interessate. Per questo abbiamo presentato degli emendamenti e per una volta il Parlamento non ha ceduto al ricatto delle lobby e ha fermato la pesca elettrica.